In heel wat gevallen vielen mensen vroeger tussen de plooien van het sociale vangnet.

Toch zal ik mij morgen onthouden.